hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um vátryggingastarfsemi frumvarpið er á þingskjali númer tvö hundruð fimmtíu og fjögur og er tvö hundruð tuttugustu og níunda mál þingsins hefur frumvarp þetta lítt breytt eða samhljóða verið lagt fram þrisvar sinnum en ekki hlotið afgreiðslu síðast var frumvarpið lagt fram á sumarþinginu tvö þúsund og níu og í ljósi þess hversu stutt er liðið síðan og háttvirtum þingmönnum því framsöguræða mín í fersku minni

á sumarþinginu tvö þúsund og níu var farið yfir umsagnir um frumvarpið frá umsagnaraðilum og hafa verið gerðar breytingar á frumvarpinu að teknu tilliti til þeirra eftir því sem tilefni þótti til nokkrar þeirra varða einföldum á framsetningu einkum ákvæði sjötta kafla um virkan eignarhlut en allnokkrar eru efnisbreytingar frá eldri gerðum frumvarpsins þá hefur verið farið ítarlega yfir ákvæði sem eiga sér samsvörun í ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki og lagðar til breytingar til samræmis við ákvæði sem verður að finna í frumvarpi til laga um fjármálafyrirtæki varða ákvæði þessi einkum rekstraröryggisleg atriði mun ég nú hæstvirtur forseti gera grein fyrir helstu breytingum frá síðustu framlagningu í fimmtugasta og þriðju grein frumvarpsins er lagt til að vátryggingafélögum sé óheimilt að lána fé og taka eigin hlutabréf að veði tilgangur ákvæðisins er tvíþættur annars vegar að tryggja að upplýsingar um fjárhagslegan styrk séu í samræmi við raunveruleikann en útgáfa nýs hlutafjár sem keypt er án þess að annað endurgjald komi fyrir en skuldaviðurkenning kaupanda sem tryggð er með veði í sjálfum bréfunum eykur ekki fjárhagslegan styrk með sama hætti og útgáfa sem fullt endurgjald í beinhörðum peningum gerir hins vegar er ákvæðinu ætlað að vernda hagsmuni minni hluta í vátryggingafélagi sem á mikið undir því að félagið sé ekki rekið sem einkafjárfestingasjóður tiltölulega fárra stórra eigenda ákvæði um stjórn hafa verið gaumgæfð og eru nokkrar breytingar lagðar til frá síðustu framlagningu er meðal annars lagt til að stjórn vátryggingafélags sé skylt að setja formlegar reglur sem staðfestar skulu af fjármálaeftirlitinu um innra eftirlit innri endurskoðun fjárfestingarstarfsemi lánveitingar og viðskipti við tengda aðila eins er nú lagt til að ekki sé heimilt að vera með svokallaðan starfandi stjórnarformann í vátryggingafélagi

hæstvirtur forseti upphaflegur tilgangur frumvarpsins var að innleiða ákvæði endurtryggingatilskipunar e s b við nánari skoðun þótti rétt að fara gaumgæfilega yfir gildandi lög með tilliti til breytinga sem gerðar höfðu verið á þeim í gegnum tíðina og nýrra laga á vátryggingasviði jafnframt þessu hafði eftirlitsstofnun efta bent á nokkur ákvæði eldri tilskipana sem stofnunin taldi að ekki hefðu verið innleidd með fullnægjandi hætti

skilmerkilega fjallað um það hvort viðkomandi grein sé til innleiðingar á endurtryggingatilskipuninni öðrum tilskipunum eða hvort um sé að ræða séríslensk ákvæði hæstvirtur forseti eftirlitsstofnun efta esa hefur stefnt íslenskum stjórnvöldum fyrir efta dómstólinn fyrir að hafa ekki enn innleitt endurtryggingatilskipun e s b það þarf ekki að orðlengja það hversu mikill álitshnekkir það er fyrir ísland að lenda þar á sakamannabekk